Încă de la început doresc să subliniez faptul că susțin fără rezerve propunerea de rezoluție înaintată de PPE. În pofida clarității textului, nu s a ajuns la un acord cu celelalte grupuri pentru adoptarea unei rezoluții comune și acest fapt este regretabil.

Această regiune a devenit unul dintre centrele importante de acțiune ale grupărilor de crimă organizată, dat fiind numărul crescut de emigranți africani care o tranzitează. Cei 250 de ostatici au suferit un tratament inuman și degradant, iar situația lor continuă să se înrăutățească. Mai mult, nu există premisele unei eliberări apropiate, întrucât familiile ostaticilor nu pot să plătească suma cerută pentru răscumpărare. De aceea, Parlamentul European trebuie să transmită un mesaj clar pentru eliberarea lor. Sunt necesare acțiuni urgente împotriva organizațiilor criminale, aducerea lor în fața justiției și închiderea permanentă a taberelor de tortură.